hæstvirtur forseti forseti íslands gjörir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi frá tuttugasta og sjöunda

forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþings er frestað ég óska háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla